forseti það sem mér fannst eftirtektarvert í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra var það að hún talaði þar um sína framtíðarsýn og talaði þar miklu líkar eða í miklu meira takti við kosningastefnu samfylkingarinnar eins og hún birtist almenni fyrir síðustu kosningar heldur en þá stefnu samfylkingarinnar sem við síðan höfum séð í stjórnarsáttmála með sjálfstæðisflokknum eins og háttvirtur þingmaður veit þá eigum við í vinstri hreyfingunni grænu framboði margt sameiginlegt í okkar grundvallarhugsjón í pólitík með jafnaðarstefnunni sem samfylkingin boðar það er ekkert leyndarmál við háttvirtur þingmaður helgi hjörvar höfum átt samstarf í stjórnmálum um margra ára skeið og verið sammála um mjög marga hluti þó að að sjálfsögðu skilji stundum á milli það er eins og gengur en það er hinn félagslegi jöfnuður sem hæstvirtur utanríkisráðherra talaði um í sínu máli þær áherslur á jafnrétti réttláta tekjuskiptingu í samfélaginu sem ég tel að hafi átt miklu meiri samhljóm með hefðbundinni vinstri mennsku heldur en með þeirri stefnu sem sjálfstæðisflokkurinn talar fyrir og hefur unnið að allar götur sem hann hefur verið í ríkisstjórn samfleytt undanfarin sautján ár og það var það sem ég átti fyrst og fremst við mér fannst ég sjá þarna boðskap um það að samfylkingin vildi fara aðra leið heldur en þá sem sjálfstæðisflokkurinn hefur valið við uppbyggingu á íslensku samfélagi og ég fagna því að sjálfsögðu og vonast til þess að við sem erum róttækir jafnaðarmenn gætum átt samleið með samfylkingunni við uppbyggingu og endurreisn slíks samfélags og við viljum að sjálfsögðu ekki fara þá leið sem